Doamnă președintă, domnule comisar, combaterea fraudei fiscale și a spălării banilor nu este o acțiune și o preocupare nouă a Comisiei Europene și a Consiliului.

Și, iată, după ce vorbim în statele membre, în Uniunea Europeană despre o bună guvernanță, constatăm că furturile, frauda fiscală și spălarea de bani înfloresc, creându se o rețea internațională în componența căreia se află oficiali ai lumii. Este inadmisibil, cetățenii statelor membre sărăcesc, fiscalitatea omoară micii întreprinzători în timp ce

Pe bună dreptate cetățenii să întreabă ce a făcut Comisia, ce au făcut statele membre, ce au făcut instituțiile internaționale și naționale? Este o palmă pe obrazul acestor instituții faptul că niște jurnaliști au demascat acest dosar Panama. Ce facem însă?

Cei prinși cu infracțiuni de spălare de bani și fraudă fiscală trebuie să plătească pentru acest lucru, trebuie să li se confiște banii și să li se interzică operarea în spațiul economic.